Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, merci d'avoir rendu hommage aux soldats français qui se battent depuis maintenant deux mois au Mali. Il est vrai que, parmi tous les dossiers que nous abordons aujourd'hui, qui sont des dossiers extrêmement importants, tragiques pour beaucoup d'entre eux monopolisant presque huit heures de débats de politique étrangère, il faudrait quand même rappeler que le Mali est le seul de ces endroits où les soldats d'un État membre de l'Union européenne combattent au nom de l'Union européenne, puisqu'il y a un soutien unanime des Vingt sept, et tombent. La France a déjà perdu quatre soldats dans ce qui est une guerre. Et j'espère d'ailleurs que, à l'occasion de cette année où la politique de sécurité et de défense commune est à l'agenda du Conseil, nous pourrons réfléchir un peu à la question de la solidarité, parce que la solidarité, ce ne sont pas seulement des dispositifs financiers, mis en œuvre lors des crises économiques et sociales. Ce devrait être aussi des mécanismes pour aider les États qui s'engagent au nom des autres et qui perdent des soldats au nom des autres sur des terrains d'intérêt commun, face à des menaces communes. Vous nous avez parlé de la stabilisation et de la sécurisation, qui restent des enjeux extrêmement sensibles, aujourd'hui encore.

Sur le processus politique, vous l'avez rappelé, il y a encore beaucoup d'incertitudes. On nous a annoncé, il y a deux mois maintenant, lors d'un Conseil Affaires étrangères extraordinaire, la nomination d'un représentant spécial de l'Union européenne, qui viendra s'ajouter à un représentant spécial de l'ONU, qui s'ajoute lui même à un représentant spécial de l'Union africaine.

Par la force des événements que nous n'avons malheureusement pas su anticiper, avec une stratégie Sahel qui était pourtant décidée depuis 2011, nous sommes amenés aujourd'hui à considérer que le Mali est une zone prioritaire pour la mise en œuvre de cette fameuse stratégie globale, cette approche globale, que vous vantez. N'oublions jamais que l'approche globale, telle que nous la mettons en œuvre aujourd'hui, nous est imposée.